Otóż wiemy wszyscy, że wiele państw członkowskich skłania się raczej ku ochronie własnych interesów handlowych w Rosji niż ku faktycznemu przestrzeganiu sankcji.